Szanowni Państwo! Nie ma wątpliwości, iż jedną z największych zalet istnienia Unii Europejskiej jest funkcjonowanie jednolitego rynku. Jest on jednym z niewielu czynników stymulujących europejską gospodarkę. Jeżeli Komisja Europejska wymienia jako główny osłabiający gospodarkę czynnik słabą i późną transpozycję oraz niewłaściwe wdrażanie i stosowanie unijnych norm dotyczących jednolitego rynku, to zasadne staje się pytanie o dzisiejszą postawę państw członkowskich i ich destrukcyjne działania. Coraz bardziej widać powrót do narodowej retoryki, do obarczania innych odpowiedzialnością za problemy gospodarcze. Pytanie tylko, czy jest to dobra droga? Moim zdaniem nie. Receptą na obecny kryzys jest więcej, a nie mniej Europy. Zniesienie istniejących barier na europejskim rynku z pewnością przyczyni się do pobudzenia naszej gospodarki. Potrzebna jest do tego wola państw członkowskich. Zamiast tego coraz częściej słychać głosy o dumpingu socjalnym, o odbieraniu miejsc pracy, o konieczności ograniczania swobody przepływu osób i towarów. Pytanie tylko, do czego to doprowadzi? W obliczu zmian w gospodarce światowej powrót do zamkniętych gospodarek narodowych na pewno nie przyczyni się do polepszenia sytuacji, wręcz przeciwnie. Dlatego Komisja, monitorując wszelkie naruszenia zasad jednolitego rynku, powinna wciąż na nowo proponować rozwiązania, które ułatwią wdrażanie obowiązującego prawa w państwach członkowskich.